Anche chi non è laureato diciamo in matematica o specializzato in queste materie sa che senza crescita non si riduce il debito. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che con la sola austerità il debito pubblico è cresciuto. Bisogna agire sulla riduzione della spesa parassitaria e, contemporaneamente, bisogna agire sul sostegno alla crescita lei non deve interrompere perché io non l'ho interrotta e nessuno si permette di interrompere i colleghi Dunque, è una pura illusione pensare di rimettere a posto i conti pubblici con crescita zero o sotto zero, perché i proventi dello Stato si riducono.

Voglio ricordare che l'Italia è il Paese dove c'è uno dei più alti avanzi primari del mondo e questo è il frutto di un'azione di governo lungimirante e coraggiosa. E voglio ricordare, ma lo farà il presidente Renzi nel suo intervento conclusivo, che c'è un programma di riforme strutturali che sono già state iniziate e che saranno portate avanti. Clima ed energia io non penso che l'Italia sia un paese o abbia un governo insensibile a questi temi che riguardano la sostenibilità ambientale. Quanto alle intese, noi siamo fedeli ad una interpretazione del Patto di stabilità e di crescita in cui vi sono due termini la stabilità e la crescita. Finora si è battuto soltanto sull'acceleratore della stabilità e dell'austerità e non su quello della crescita.

se non stanno insieme non ci stiamo noi socialisti e democratici.